Signora Presidente, onorevoli colleghi, i diritti dei bambini, tutti i bambini, sono inviolabili. Da qui la nostra più ferma condanna verso ogni tipo di violazione di cui sono vittime i bambini portatori di handicap, non solo in Uganda. Dobbiamo debellare questi crimini rituali, opporci a forme di superstizione barbare, combattere contro le credenze che legittimano questi fatti orribili, purtroppo a supporto dell'avidità finanziaria di persone che cercano il potere. Il governo ugandese deve moltiplicare gli sforzi, con il sostegno prioritario dell'Unione europea, per definire ed attuare politiche volte a salvaguardare e a migliorare le condizioni dei bambini portatori di handicap, e anche ad includerli a pieno titolo nella loro società attraverso leggi che garantiscano la loro incolumità, ma anche attraverso servizi che preservino la loro integrità. Questi bambini non sono diversi dagli altri. La disabilità non deve portare alla negazione dei diritti civili ed umani fondamentali, al contrario.